Pani Baronesso! Zastanawiam się, co się musi wydarzyć w naszych relacjach, aby Wysoka Przedstawiciel do Spraw Polityki Zagranicznej oprócz takich ogólnych słów na temat wsparcia dla wartości, demokracji, demokratów w Rosji i stwierdzenia, jak to Rosja jest ważna dla świata i Unii Europejskiej przedstawiła dogłębną analizę naszych relacji i propozycję rozwiązania wielu problemów na przyszłość. Widać przecież wyraźnie, że polityka prowadzona od wielu lat, polityka zaangażowania Unii Europejskiej w relacje z Rosją, która miała powodować modernizację i demokratyzację tego kraju, po prostu zbankrutowała.

Zero współpracy, a wręcz przeciwnie wsparcie dla reżimów np.

Czego jeszcze potrzeba, aby stwierdzić, że należy przygotować nową, bardziej realistyczną politykę wobec Rosji? Jest jedna nadzieja i tym chciałem zakończyć swoje wystąpienie.